Monsieur le Président, le vote qui est intervenu, quoique majoritaire, est en fait une manœuvre qui est dirigée contre la lettre des traités, qui est très claire et qui impose qu'il y ait douze sessions à Strasbourg. Pour supprimer l'une d'entre elles, on prétend que deux sessions différentes pourraient intervenir la même semaine. C'est une façon de contourner également l'arrêt interprétatif très clair qui a été donné par la Cour de Luxembourg précisément quand ce Parlement a voulu passer de douze sessions à onze seulement. Depuis 20 ans, on assiste à des manœuvres subreptices qui tendent à priver Strasbourg du siège de l'Union européenne. Il est vrai et mes collègues ont raison sur ce point que la situation actuelle n'est pas tenable mais nous ne sommes pas obligés de faire de Bruxelles le Washington DC de l'Union européenne. Nous aurions pu regrouper l'ensemble des activités de ce Parlement à Strasbourg, il eût fallu pour cela autre chose que l'incurie persistante des autorités gouvernementales françaises.